que j'ai eu l'honneur d'animer sous l'autorité du Président Barroso, rend publique sa proposition de supervision unique du secteur bancaire dans la zone euro. Je vous remercie donc, Madame la Présidente, sincèrement de la possibilité que vous me donnez de vous écouter, de vous répondre et d'écouter les autres parlementaires qui ont effectivement des choses à dire sur ce sujet. Avec cette union bancaire, nous voulons apporter des réponses aux défis auxquels l'Europe et, en particulier, la zone euro sont, actuellement confrontées. Mesdames et Messieurs les députés, ces défis vous les connaissez, puisque vous agissez et vous les évoquez depuis longtemps. Le premier concerne le lien entre la situation du secteur bancaire et la dette souveraine lien que nous voulons couper. Le second tient à la tentation pour chaque banque de se replier, dans les difficultés, sur son pré carré national. Il est donc grand temps d'agir, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec ces deux propositions législatives qui vont ensemble et qui doivent permettre la mise en place d'un mécanisme unique et efficace de supervision.

Ce système est simple, il est crédible et nous le pensons robuste.

Ce système est crédible car c'est la Banque centrale européenne qui aura, en dernier ressort, la responsabilité de prendre les décisions clés de supervision, c'est à dire celles qui ont un impact ou une conséquence sur la stabilité financière. Par exemple, d'autres décisions de supervision et votre Assemblée y est très attentive concernant la protection des consommateurs resteront clairement dans le champ de compétence des superviseurs nationaux. Le superviseur unique pourra ainsi attribuer et retirer une licence à une banque, vérifier la gestion des risques d'un établissement ou encore lui imposer, dans le cadre de la régulation prudentielle européenne, de renforcer ses fonds. Ce système est aussi simple car nous prévoyons de confier à la Banque centrale européenne la responsabilité de la supervision de tous les établissements de crédit de la zone euro. C'est, Mesdames et Messieurs les députés, tout simplement une des leçons de la crise. Les crises systémiques peuvent être provoquées nous l'avons vu par des difficultés de banques moyennes, parfois de petites banques, et pas seulement par de grands groupes internationaux.

Nous voulons conserver un rôle et une responsabilité dans le cadre de supervision commun pour les superviseurs nationaux qui, nous le savons bien, disposent dans chacun des pays de ressources, d'expertises, d'expérience, dont cette supervision unique aura besoin pour préparer les décisions, pour les exécuter, ainsi que pour mettre en œuvre et pour appliquer ce que j'appellerai le manuel de supervision unique pour chacun des établissements, mais pour le faire au niveau national, encore une fois, en s'appuyant sur le superviseur national. Enfin, ce système, si vous le voulez bien, sera ouvert.

Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent de la base juridique que nous avons choisie. Ils rappellent, à juste titre, que cette base ne prévoit pas de procédure de codécision, mais l'unanimité du Conseil, alors même que votre Assemblée a joué un rôle déterminant je ne l'oublie pas dans la mise en place des autorités de supervision des marchés, des banques et des compagnies d'assurance. Mesdames et Messieurs les députés, pour être très sincère, et je l'ai toujours été avec vous, le choix que nous avons fait résulte de plusieurs considérations objectives.

Mais, pour autant, le Parlement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, va jouer son rôle. Je le sais et je le souhaite.

Cette proposition révise certaines modalités de vote au sein de l'ABE pour lui permettre de continuer à jouer pleinement son rôle dans l'élaboration des normes communes pour l'ensemble du marché unique. Cette révision vise aussi à permettre la prise de décisions et à garantir l'intégrité du marché unique, tout en préservant les intérêts et les droits de chacun de ses membres. Enfin, nous présentons une communication qui met en perspective ce projet de supervision unique. Nous ne construirons pas une supervision intégrée et efficace sans des bases solides, et ces bases solides, ces fondations pour les vingt sept pays de l'Union européenne et c'est pour cela que je souhaite qu'on ne confonde pas le champ de la régulation, qui reste celui de tous ces textes que nous bâtissons ensemble depuis deux ans et demi et celui de la supervision

La Commission n'envisage donc pas de retirer l'une ou l'autre de ces propositions, qui sont non seulement compatibles avec l'union bancaire, mais aussi indispensables au développement de cette dernière et indispensables à la préservation, à la consolidation du règlement unique de cette régulation commune pour l'ensemble de l'économie bancaire européenne. Voilà pourquoi je souhaite que le Parlement européen et le Conseil des ministres nous en parlerons avec les ministres à partir de demain à Chypre puissent parvenir le plus vite possible à un accord sur ces textes. Cela montre bien que le renforcement du marché unique et la supervision unique sont deux démarches complémentaires. Naturellement, la mise en place de cette union bancaire nous conduira à aller au delà pour rendre plus forts nos mécanismes de résolution et de garantie, conformément aux orientations qui sont clairement évoquées dans le rapport des quatre présidents et dans la communication de la Commission européenne.